Można zadać w kontekście tego konfliktu tradycyjne pytanie W czyim leży interesie? Nie w interesie Ormian, nie w interesie Azerów, leży on w interesie Rosji. To Putin zaprasza od czasu do czasu prezydentów obu państw i jest takim sędzią, arbitrem, wychowawcą i prokuratorem. Myślę, że trzeba jasno stwierdzić, że ten konflikt to poza oczywiście odmiennym interesami, poza historią również kwestia po prostu interesu Kremla.